Herr Präsident! Seit dem Ende der Kolonialzeit wird im Sudan bekanntlich nahezu ununterbrochen gekämpft. Neben den großen Auseinandersetzungen des Nordens gegen den Süden gibt es ständige, bewaffnete inter und intraethnische Auseinandersetzungen. Kleinere Konflikte um Wasser oder Weiderechte, Viehdiebstahl, Vergewaltigungen und Entführungen eskalieren im Sudan nur allzu leicht. In diesem Land, in dem ganze Generationen ohne Grundversorgung aufgewachsen sind und Gewalt als einziges Konfliktlösungsmittel kennen, in dem das heute gegebene Wort am Folgetag zumeist schon gebrochen wird, werden Friedensgespräche sicherlich nicht einfach. Selbst wenn dem Sondergesandten der Afrikanischen Union die Wiederaufnahme der Friedensgespräche gelingt, bleibt der militärische Status im Grenzgebiet auch weiterhin mit Sicherheit ein Knackpunkt. Selbst wenn eine friedliche Lösung gelingen sollte, bleibt enormes Konfliktpotenzial bestehen. Umso wichtiger ist es daher, als friedensbegleitende Maßnahme die Grundversorgung wiederherzustellen. Langfristig gilt es, den Ölreichtum des Landes im Sinne einer gerechten Macht und Ressourcenverteilung zu nutzen und den Demokratisierungsprozess voranzutreiben. Die dafür gewährte EU Unterstützung sollte meines Erachtens jedoch auch europäischen Interessen dienen. Nach chinesischem Vorbild könnte man die Entwicklungshilfe mit der Rohstoffversorgung koppeln. Die riesigen Erdölvorkommen im Südsudan könnten künftig eine wichtige Rolle für die Erdölversorgung Europas spielen. Hinsichtlich der EU Hilfen für den Südsudan darf zudem das Problem der illegalen Zuwanderung in die Union nicht ausgeklammert werden.